Derzeit gibt es zum Bericht zwei Anträge über einen Graubereich, nämlich den Zugang des Amts für Betrugsbekämpfung zu den Büros der Abgeordneten ohne vorherige Aufhebung der Immunität. Derzeit hängen wir vom guten Willen der Verwaltung des Parlaments ab, die Zugang nur gewährt, wenn der Abgeordnete einverstanden ist.

OLAF hat selbstverständlich im Verdachtsfall Zugang zu allen Unterlagen, die bei der Parlamentsverwaltung sind.

Ich beantrage deswegen die Verschiebung der Abstimmung. Und wenn wir das im September machen, reicht es immer noch, weil der Rat sich bis jetzt zu dieser Rechtsgrundlage eben noch keine Meinung gebildet hat. Wenn diese Anträge morgen abgelehnt würden, hätte das zur Folge, dass das Amt insgesamt geschwächt würde.